Signor Presidente, onorevoli colleghi, il nostro movimento si è sempre posto a difesa dei consumatori e del loro diritto di sapere da dove proviene la carne che consumano lo ha spiegato molto bene la collega Willmott prima per motivi ambientali per esempio. Al momento, a livello europeo non esiste nessun obbligo di indicare l'origine della carne nei prodotti processati.